Ono dotyczy bezpieczeństwa narodowego, bezpieczeństwa państwowego, bezpieczeństwa gospodarczego, ale dotyka powoli już także bezpieczeństwa politycznego. Mamy coraz więcej uzasadnionych podejrzeń, że niektóre państwa ingerują w demokratyczne procesy wyborcze innych państw. To jest absolutnie niedopuszczalne, w związku z czym rodzina demokratycznych państw świata powinna się przeciwstawić tym wszystkim zagrożeniom zwłaszcza, że przecież technologie, o których mówimy, są technologiami przyszłości. Potrzebne są więc działania na rzecz ustanowienia międzynarodowego prawa dotyczącego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz międzynarodowej współpracy na rzecz skutecznego wprowadzenia nowych norm prawnych w życie.